On peut, et c'est incontestable, ne pas être d'accord avec le Premier ministre bulgare, c'est un fait. Mais certains, ici, cherchent une nouvelle fois à utiliser la question fondamentale de l'état de droit pour traduire des désaccords politiques. La question de l'état de droit est la suivante les citoyens bulgares peuvent ils manifester librement? La réponse est oui, chers collègues, vous étiez à ces manifestations.

La réponse est non, nous le savons tous. Y a t il un pluralisme politique en Bulgarie? Bien sûr que oui, le Président est même d'un camp différent de celui du Premier ministre, et il joue un rôle non négligeable dans les manifestations en cours. La Commission, elle même, vient de souligner les progrès incontestables qui ont été faits par la Bulgarie. Bien sûr, beaucoup reste à accomplir, mais si les Bulgares ne sont pas satisfaits de leur gouvernement, ils peuvent, ils doivent, ils vont le dire eux mêmes dans les élections qui viendront et si ils en sont satisfaits alors ils choisiront de le reconduire. Chers collègues, la démocratie est trop importante pour que nous choisissions d'entrer dans un processus électoral et de prendre part à ce qui s'apparente à une forme de manipulation de la liberté électorale, je crois que l'état de droit passe bien sûr par là, en premier c'est notre responsabilité.